Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, de fiecare dată când mă aflu în Republica Moldova oamenii îmi pun mereu aceeași întrebare mai are Republica Moldova o șansă? Cred că este datoria noastră, ca reprezentanți ai instituțiilor europene, să oferim Republicii Moldova o perspectivă europeană, iar cetățenilor Republicii Moldova o speranță, să le arătăm că Republica Moldova mai are o șansă. Dacă nu vom oferi noi o perspectivă, atunci o va oferi Vladimir Putin și nu va fi bine. Nu va fi bine nici pentru Republica Moldova, dar nici pentru Uniunea Europeană. Realitatea este că Republica Moldova beneficiază foarte mult de pe urma asocierii și a apropierii de Uniunea Europeană. Republica Moldova este statul din afara Uniunii Europene care primește cele mai multe fonduri europene pe cap de locuitor. Datoria noastră este să explicăm cetățenilor Republicii Moldova beneficiile apropierii de Uniunea Europeană și să nu i lăsăm pradă propagandei dinspre est care spune că nu există beneficii concrete pentru oameni de pe urma apropierii de Europa. Trebuie să spunem foarte clar că în anul 2014, când Federația Rusă a impus embargo asupra produselor moldovenești, Uniunea Europeană a reacționat prin ridicarea cotelor la importul de fructe și eliminarea completă a cotelor la importul de vinuri.